langmestu leyti um þjóðvegina núv hæstvirtur samgönguráðherra hefur lengi verið mikill áhugamaður um þetta mál og margoft rætt það hér á alþingi og þetta mál var mikið til umræðu fyrir síðustu alþingiskosningar víða og stjórnmálaflokkarnir höfðu sína stefnu meira eða minna um þessi mál og ef ég veit rétt hafði samfylkingin þá stefnu að endurvekja strandsiglingar sm hagkvæman kost til flutninga nú er kristján l möller hinn mikli áhugamaður um flutningamál og flutningskostnað orðinn samgönguráðherra og því þykir mér fróðlegt að heyra hans sjónarmið um þessi mál og hvort einhverjar fyrirætlanir eru uppi um að taka á þessu þessi fyrirspurn sem ég hef hér lagt fram er út af fyrir sig mjög einföld og út af fyrir sig gæti hæstvirtur ráðherra svarað henni með hugsanlega einu litlu orði en ég hefði gjarnan viljað kannski heyra meira um þetta mál fyrirspurnin hljóðar svo hyggst ráðherra beita sér fyrir því að endurvekja strandsiglingar sem hagkvæman kost til flutninga